þá óska ég eftir að hann geri það með atkvæðagreiðslu en hefði skilning á því ef það yrðu sammæli hér um að halda fundinum áfram til miðnættis og ef forseti getur afmarkað þennan tíma með einhverjum hætti þannig að þingmönnum þyki það skaplegt og boðlegt þá væri auðvitað hægt að endurskoða þá afstöðu ég verð að segja það að það er enginn bragur á því að fólk þurfi að halda sína fyrstu ræðu um fjárlög íslenska ríkisins að næturlagi og vil líka segja það að stjórnar meiri hlutanum hefur náttúrulega við hraða afgreiðslu mála hér orðið á hrapalleg mistök sem hefur orðið að leiðrétta með neyðarlegum hætti eins og núna nýverið í lagasetningunni um þrotabú föllnu bankanna þar sem við í stjórnarandstöðunni þurftum að leggja stjórninni lið við það að leiðrétta mistökin sem lögfest voru hér í tímaskorti við megum ekki brenna okkur á því eina ferðina enn